Netzneutralität ist die Beschreibung dafür, dass wir eine neutrale Übermittlung im Internet haben wollen, unabhängig von Ursprung und verschicktem Inhalt. Das ist gegenwärtig der Fall. Wir haben aber ein offenkundiges Problem, dass sich das weltweite Datenvolumen bis 2014 so ist die eine Berechnung auf 767 Exabyte möglicherweise vervierfachen wird und dass der festnetzgestützte Datenverkehr um jährlich 35

Es wird eng auf den Datenautobahnen, und temporäre Überlastungen und Staus können zu Qualitätsverlusten führen. Das heißt erstens Der Ausbau der Netze ist zwingend notwendig. Dazu hat dieses Parlament schon viele Initiativen ergriffen, gerade jüngst noch unter der Federführung des Kollegen Hökmark. Wir haben ein Problem beim Netzausbau, das auch daraus resultiert, dass Telekom Unternehmen für den Netzausbau zahlen, die Anbieter im Internet dafür aber nichts bezahlen.

Auf europäischer Ebene gibt es und das macht die Debattenlage ja jetzt aus keine einheitlich feste Definition, was Netzneutralität ist. Es gilt der Grundsatz, die Endbenutzer müssten in der Lage sein, Informationen abzurufen und zu verbreiten oder beliebige Anwendungen und Dienste zu nutzen. Das ist auch bisher in allem, was wir hier beschlossen haben, festgeschrieben, z.

2009. Das war eine sehr anstrengende Verhandlung. Frau Kollegin Trautmann wird sich daran noch gut erinnern.

Wir möchten wissen, wie der Rat die Auswirkungen dieses Reformpakets von 2009 auf die Sicherstellung des offenen Internets und der Netzneutralität in Europa einschätzt und wie der Rat einen gemeinsamen Ansatz im Hinblick auf das offene Internet und die Netzneutralität im gesamten

Wir bekommen eine Unterlage der Kommission und erwarten jetzt die Antworten.